Ik zie de vraag van de Palestijnse Autoriteit dan ook als een wanhoopskreet om de impasse te doorbreken. Want zelfs na een erkenning, die natuurlijk symbolisch heel belangrijk is, moet er nog onderhandeld worden. Alleen zullen de twee partijen dan meer gelijkwaardig zijn. Het is natuurlijk van het grootste belang dat er geen beeld van internationale verdeeldheid ontstaat.